Sem ministrica, nisem pa toliko prometna strokovnjakinja, da bi si jaz dovolila določati, kje lahko potekajo, obvozi. Zavedam se, da pri vseh zaporah cest celovitih, prihaja do težav in, problemov. Upam pa, da se tudi mi skupaj zavedamo, da, če je zapora potrebna zaradi varnosti, zato da se dela lahko opravijo, tako kot je treba, je verjetno prav, da je izvedena, tako kot, tisti, ki so odgovorni za investicije, predlagajo. Kot sem povedala v odgovoru, jaz zaenkrat nimam razlogov, da dvomim v to, da bo čez dva meseca ali pa vsaj približno dva meseca ta predstavitev občinam, narejena. To je to, kar vam lahko v tem trenutku, povem. Pa še enkrat, kar se tiče zapor cest. Veliko je negodovanja, ampak je tudi, bom rekla, na na koncu te investicije, toliko več zadovoljstva, ker je cesta boljša in predvsem bolj varna. In verjamem, da tudi v vašem primeru bo na koncu tako.